Signor Presidente, onorevoli colleghi, come è stato detto, non serve guardare lontano per incontrare storie di sfruttamento sessuale o lavorativo accadono quotidianamente all'interno dell'Unione europea e a ritrovarsi vittime sono, nella maggior parte dei casi, donne e giovani ragazze, che cadono nella trappola dello sfruttamento sessuale. Per molte di esse lo sfruttamento è anche lavorativo orari interminabili, pessime condizioni lavorative e misere paghe. Di questo è un esempio anche il mio paese, dove molte donne sono impiegate in agricoltura in condizioni davvero disumane. In alcuni casi questi lavori estenuanti hanno portato alla morte, come nel caso di Paola Clemente che nel 2015, in Puglia, ha perso la vita a 49 anni, uccisa dalla fatica mentre raccoglieva l'uva a 2 euro l'ora. Luoghi dove si pratica il caporalato, dove vi sono sistemi di intermediazione di manodopera con molte complicità. L'Unione europea deve intervenire, e non si tratta solo di assicurare alla giustizia i trafficanti e gli sfruttatori e di sanzionare le imprese complici, ma anche di praticare una politica volta a far sì che molte ragazze non siano costrette a consegnare il loro futuro a delinquenti senza scrupoli. Sono necessarie politiche formative dell'istruzione che consentano maggiori opportunità, sono necessarie politiche del lavoro e del welfare capaci di assicurare indipendenza economica e sociale, sono necessarie politiche più stringenti sui diritti e la loro piena salvaguardia.